Dick Marty vo svojej správe uvádza, že súčasný kosovský predseda vlády Hašim Tači koncom deväťdesiatych rokov viedol skupinu organizovaného zločinu a jeho gang sa mal podieľať na vraždách, násilnostiach a obchodovaní s ľudskými orgánmi. V januári tohto roku preto začala misia Európskej únie v Kosove EULEX predbežné vyšetrovanie tvrdení švajčiarskeho senátora Dicka Martyho. Myslím si, že všetci si uvedomujeme závažnosť a citlivosť vznesených obvinení a z toho vyplývajúcu náročnosť úlohy misie EULEX, ktorá sa pri tomto šetrení asi nemôže opierať o pomoc domácich kosovských správnych orgánov.